România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil.

Recent, Comisia a adoptat Regulamentul privind definirea rețelei nucleu și a rețelei extinse pentru transportul transeuropean și facilitatea Connecting Europe

De exemplu, conurbația Galați Brăila Măcin ar trebui să devină un nod principal al rețelei nucleu. Cluster industrial, această conurbație are acces la trei porturi, din care două pe Dunărea maritimă și asigură legătura, pe Dunăre, cu portul maritim Constanța și cu Marea Neagră.

Întrucât această conurbație se află la granița cu Republica Moldova și cu Ucraina, va permite integrarea sistemului transeuropean de transport cu cel al țărilor vecine Uniunii.